Es ist völlig klar, dass wir am Anfang einer Debatte über die Globalisierung stehen wie wir Globalisierung gerecht managen können. Ich finde gut, dass die Kommission auch einen integrierten Ansatz fährt, die externen und die internen Dimensionen beachtet, wobei ich zwischen den Punkten drei und vier noch ein Ungleichgewicht sehe, dass die externen stärker in den Fokus genommen werden und man die internen sicherlich noch mal ein bisschen weiterentwickeln könnte. Zu den externen gehört natürlich Handelspolitik eminent dazu! Und die Frage, dass wir jetzt nicht nur Handelsbarrieren abreißen und dann der Welt ihren Lauf lassen, sondern Regeln setzen wollen, das ist explizit formuliert, und das finde ich richtig und gut. Auch, dass der Europäische Gerichtshof heute in dem Urteil über das Singapur-Abkommen gesagt hat, dass die nachhaltige Entwicklung, Arbeitnehmerrechte und Umweltstandards wesentlicher Bestandteil der Handelspolitik sind, und dass deren Einhaltung auch zum Maßstab für weitere Schritte genommen werden muss, ist richtig und das muss Konsequenzen für zukünftige Handelsabkommen haben.